Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident! Sie haben viele schöne Worte gefunden.

Und dann entgegnen Sie auf diese Frage von allen Seiten des Parlaments Wir werden verantwortungsvoll handeln.

Zweiter Punkt Es ist hier von einer Vertrauenskrise der europäischen Bürger die Rede gewesen. In Ihrer Rede kamen die Bürger sehr, sehr wenig vor. Aber wir brauchen auch Bescheidenheit der europäischen Institutionen gegenüber den Bürgern. Und da ist der Satz Jeder europäische Euro ist besser in Europa ausgegeben ein falscher Satz!